in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung tatsächlich besser evaluiert werden, als das bislang der Fall ist. Herausgearbeitet haben wir auch, dass die von der EIB unterstützten ausländischen Direktinvestitionen von in der Union ansässigen Unternehmen tatsächlich zur wirtschaftlichen Integration zwischen den sogenannten Heranführungsländern und Nachbarschaftsländern und der Union beitragen.